Das Ausmaß der Geldwäsche im Finanzsektor ist ein Sicherheitsrisiko. Es ist auch eine Gefahr für fairen Wettbewerb in der Europäischen Union, und es schadet der Reputation unserer gemeinsamen Währung. Es ist also höchste Zeit, dass wir hier eine andere Härte an den Tag legen. Ich danke Ihnen für Ihre Vorschläge bezüglich der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde.

Wir brauchen in der Umsetzung Ihrer Beschlüsse jetzt ein schnelles Handeln der Ko Gesetzgeber. Deshalb möchte ich gerne vom Rat wissen Wie wollen Sie dafür sorgen, dass dieser Beschluss in einem Eilverfahren, was der Sache angemessen ist, jetzt tatsächlich die Institution passiert? Und umgekehrt haben wir die Verantwortung, in einem schnellen Verfahren zu einem Beschluss zu kommen. Wir wissen aber darüber hinaus, dass außer in Malta wir auch schwere Defizite mindestens in Lettland, Estland und Zypern haben. Ich frage mich Wann, Frau Kommissarin, leiten Sie Vertragsverletzungsverfahren ein? Die Informationen dazu finden sich fast im Tagesrhythmus in der Finanzpresse. Zudem findet natürlich Geldwäsche nicht nur im Finanzsektor statt. Wir wissen, dass zum Beispiel im Immobilienmarkt systematisch Schwarzgeld in großem Maße die Preise nach oben treibt. Die Verdachtsmeldungen, die von Verpflichteten wie Immobilienmaklern oder auch Rechtsanwälten, Notaren und so weiter abgegeben werden, sind völlig unter den gesetzlichen Vorschriften. Deshalb frage ich Sie, Frau Kommissarin Wann werden Sie europaweit dafür sorgen, dass das europäische Recht auch im Immobiliensektor bezüglich Schwarzgeld durchgesetzt wird? Es ist klar Sie können das nicht alles auf einmal machen mit so wenig Personal. Herr Juncker hatte uns versprochen, das Personal aufzustocken. Wann stocken Sie in Ihrer eigenen Behörde das Personal deutlich auf? Ich rede hier nicht von ein, zwei Stellen, sondern schaffen Sie eine wirkliche Arbeitseinheit! Und zu guter Letzt Diese Sofortmaßnahmen ersetzen natürlich nicht das, was wir langfristig brauchen eine europäische Institution zur Kontrolle von Geldwäsche.